Señor presidente, es un orgullo representar la candidatura de un Grupo que es humilde en número pero que está firmemente comprometido con la defensa de los intereses de los pueblos de Europa y, en especial, de la gente trabajadora. Presentamos esta candidatura desde el convencimiento de que, mientras algunos grupos y los gobiernos de Europa han mercadeado con los sillones, la vida ahí fuera y el futuro de millones de personas dependen de las decisiones que tomemos en este Parlamento. Por eso, para nosotras es imprescindible que hablemos de qué lado va a estar la persona que presida esta Cámara en los próximos años. ¿Va a seguir estando del lado de los lobbies y de las multinacionales?

O, como queremos nosotras, ¿se colocará de una vez por todas del lado de los pueblos, de las trabajadoras y de los derechos humanos? Desde luego, nosotras defendemos un Parlamento que responda a las necesidades de nuestros pueblos, que ciña su mandato a la soberanía popular y, sobre todo, que trabaje para que la Unión Europea deje de progresar a costa de la explotación de las trabajadoras y de los recursos naturales del planeta. Somos conscientes de que las políticas económicas de la UE han dejado malparados a países enteros. En España, en Grecia o en Portugal lo hemos sufrido especialmente. La doctrina neoliberal sobre la que se ha construido la Unión Europea genera sufrimiento, genera paro, genera precariedad y genera desigualdad. Estas políticas nos están abocando a una vida sin futuro y a una vida sin esperanza, y no solo en lo económico. Esas mismas políticas y el modelo productivo y de consumo que conllevan también son corresponsables de la crisis ecosocial y de la emergencia climática que vive nuestro planeta.

El barniz verde que la Unión Europea aplica a sus políticas no va a solucionar un problema que ya empezamos a sufrir claramente en cada uno de nuestros Estados. Creemos que este debe ser uno de los principales asuntos que aborde esta Cámara y por eso les pedimos que apoyen nuestra propuesta de crear una comisión especial sobre emergencia climática.

Las políticas neoliberales de esta Unión Europea son las que engendran el monstruo del fascismo. Aquí están sentados la extrema derecha y también los que asumís sus políticas xenófobas, racistas y machistas. No vamos a permitir que este Parlamento normalice el discurso del odio o que justifique la violación de los derechos humanos, escudándose en un discurso de seguridad tramposo.

Una heroína que salva vidas en el Mediterráneo, por mucho que el señor Salvini quiera criminalizar su labor. Por eso proponemos que, en adelante, este Parlamento proporcione amparo y cobertura legal a toda persona que sea perseguida por salvar vidas. Y yo, que vengo del sur, del país del 8 M, del país que para cuando paramos las mujeres, yo sé, sabemos, que el feminismo es el gran antídoto para parar al fascismo.

Las mujeres no nos conformamos con ser cuotas, queremos políticas feministas, queremos convertir la vida y los cuidados en categoría política, y por eso vamos a exigir que el feminismo esté presente en la agenda de las instituciones y de este Parlamento no como una etiqueta, sino como una matriz sobre la que construir nuestras sociedades. Queremos hacer visibles las historias de las mujeres invisibles que soportaron sobre sus hombros la construcción de nuestros países. Aunque la historia se empeñe en borrarnos, somos nosotras quienes sostenemos los cimientos de nuestras sociedades. Hoy nos presentamos aquí sabiendo en qué bando estamos. Aquí y ahora defendemos los derechos de nuestra gente, de la gente que se gana la vida con su trabajo y con su esfuerzo. Por ello, recordamos y hacemos nuestra la Europa fraterna y antifascista. La de la resistencia francesa encabezada por republicanos españoles en la liberación de París la de Manolis Glezos arrancando la bandera de la barbarie nazi de la Acrópolis de Atenas la del 25 de abril que se liberó del tirano al son de Grandôla, Vila Morena la de los partisanos italianos del Bella Ciao que pusieran boca abajo a Mussolini.

Pero, más aún, reivindicamos las luchas del presente y nos reconocemos en ellas.

Nos reconocemos en las movilizaciones de las jóvenes que defienden su derecho al futuro en un planeta vivo. La Europa del feminismo que viene a cambiarlo todo por eso nos empeñamos en que este Parlamento construya una Europa de paz, una Europa solidaria, que no se deje a nadie atrás. ¡Arriba las que luchan!